Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Rat beginnt, innerhalb von drei Tagen Vor und Hauptgipfel einzuführen. Das Parlament folgt diesem Rhythmus und befasst sich während einer Tagung zweimal mit den Ergebnissen der Ratsdiskussion. Es zeichnet sich bereits jetzt ab Den versprochenen großen Wurf wird es auch diesmal nicht geben. Deshalb bleibt nur der Kommentar Rat und Kommission verfahren weiter nach dem Prinzip Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die neuen Maßnahmen ausreichend Vertrauen schaffen, dass die Investoren an den internationalen Finanzmärkten sich diesmal zufriedengeben. Aber weshalb sollten die Wetten auf kommende Staatspleiten eingestellt werden? Weshalb sollte nicht doch versucht werden, Spanien und Italien in den Strudel der Spekulationen hineinzuziehen? Nur radikale Maßnahmen zur Verhinderung von gewinnbringender Spekulation können das verhindern. Solange wir das nicht beschließen, wird sich das Karussell weiterdrehen, und der Rat wird weiter vorschlagen, Rettungsschirme mit dem Geld der Steuerzahler aufzuspannen. Mit finanztechnischen Tricks soll nun sogar eine Hebelwirkung für die vereinbarte EFSF Summe von 87 Milliarden Euro ermöglicht werden. Ein deutscher Ökonom spricht in diesem Zusammenhang von einer Massenvernichtungswaffe, geht es doch um einen Finanzbedarf der schwächelnden Staaten von 4 Billionen Euro. Und der beabsichtigte Schuldenschnitt für Griechenland ist unausweichlich. Fragt sich nur, wer trägt die Kosten? Natürlich ist es richtig, den internationalen Banken einen größeren Eigenanteil bis zu 60 zu übertragen. Aber Insolvenzen müssen verhindert werden. Das betrifft gerade griechische Banken, die in ihrer Existenz bedroht sind. Müssen die griechischen Bürger nach all den sozialen Einschnitten jetzt auch noch um ihre Ersparnisse und Einlagen bei den Banken bangen? Wir brauchen statt eines Rettungsschirms für die Banken einen Rettungsschirm für Löhne, Gehälter, Renten und die Spareinlagen der Bürger.

Wir brauchen öffentliche Investitionsprogramme zur Ankurbelung von Arbeit und Beschäftigung.